Rzecz jasna powinniśmy w jak najszerszym stopniu korzystać z możliwości, które dają nam nowe rozwiązania techniczne, jak np. telekonferencje czy szersze stosowanie tabletów zamiast wydruków na papierze.

W sprawozdaniu brakuje jednak jednego bardzo istotnego elementu wyraźnego podkreślenia wpływu, jaki na budżet Parlamentu mają comiesięczne przejazdy do Strasburga.